Herr Präsident! Es geht um zwanzig Millionen Menschen. Die müssen raus aus Armut und sozialer Ausgrenzung! Das ist bitter nötig. Die Krise lässt die Regionen weit auseinanderdriften.

Immer mehr fühlen sich im Stich gelassen. Es ist richtig, dass die Kommission gesagt hat, die Mitgliedstaaten sollen alles dazu tun, dass diese Sozialinvestitionspakete für Wachstum und Zusammenhalt dringend realisiert werden. Wir kennen alle die Rotstifte, die dafür da sind zu sagen, wir müssen aber auch die Schulden senken. Das muss man auch. Und die Mitgliedstaaten dürfen sich nicht herumschummeln um Reformen. Fatal wäre es, wenn wir milliardenschwere Programme hätten ohne nachweisbaren Mehrwert. Deswegen müssen wir schauen, dass die Langzeitarbeitslosen, die jugendlichen Arbeitslosen und die älteren Menschen eine Chance haben, differenziert erreicht zu werden. Also konkrete Zeitpläne, dafür sorgen, dass die sozialen Einrichtungen einbezogen und nicht ausgegrenzt werden, klare Zielvorgaben und vor allem Überprüfung der Effizienz. Die hohe Zahl der Schulabbrecher muss gesenkt werden. Noch eine Priorität die duale Ausbildung. Ich freue mich, dass Spanien das gerade übernimmt in Zusammenarbeit mit Unternehmen und Schulen. Konkrete Veränderungen. Herr Kommissar, ich würde Sie darum bitten, dass Sie bei den Verhandlungen ihre Zustimmung dazu geben, dass die sechs Milliarden Euro für die Jugendlichen im EU Haushalt zeitlich vorgezogen werden und nicht nachrangig behandelt werden. Und die europäische Jugendgarantie muss mit Leben erfüllt werden. Wir dürfen uns keine verlorene Generation leisten.

Erst dann trägt er bei zur Identifikation der Bürger mit unserer gemeinsamen europäischen Idee.